În România se continuă șirul măsurilor abuzive pe care le manifestă puterea de dreapta cu atacarea dreptului la liberă exprimare. În Parlamentul național se discută un proiect de lege privind organizarea și funcționarea radioului și televiziunii publice. Propunerea venită din partea puterii este un atac direct asupra libertății de expresie din România și încalcă grav atât Constituția, drepturile minorităților, cât și normele internaționale în domeniu.

Toate regulamentele mass media din Europa prevăd respectarea dreptului la libertate exprimare și informare garantat de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Solicit Comisiei Europene și autorităților române o soluționare corectă și democratică a unui mecanism care să permită radioului și televiziunii publice să funcționeze pe principii echidistante, etice și europene.